Pani Przewodnicząca! Europejska polityka sąsiedztwa, a przede wszystkim jej wymiar wschodni, powinna należeć do priorytetów Unii Europejskiej. Głównym celem pomocy krajom objętym tą polityką jest nie tylko zbliżenie do europejskich standardów, ale jak podkreślamy w dzisiejszej rezolucji możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej. Dobrze, że Parlament dostrzega szczególną aktywizację Rosji, zmierzającą do odciągnięcia wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, od udziału w tym projekcie. Rosja używa do tego między innymi instrumentów finansowo handlowych. Do utrzymania tych krajów w orbicie europejskich wpływów konieczne jest pilne zwiększenie nakładów na Partnerstwo Wschodnie. Dotychczas Unia przeznacza średnio kilkaset milionów euro rocznie na sześć państw objętych Partnerstwem Wschodnim. To bez wątpienia zbyt mało, aby przebić rosyjską ofertę.